Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare tutti i colleghi, in particolare la relatrice e il relatore, e il Commissario Barnier, perché è stato fatto davvero un buon lavoro e in questa scelta noi diamo una risposta decisiva e attesa da tempo. D'altra parte non lo devo dire a voi che la conoscete bene, qual è la situazione disastrosa del sistema bancario europeo. L'ultimo esempio è il caso di Cipro, in cui le principali banche sono arrivate sull'orlo della bancarotta rischiando di compromettere la stabilità di tutta l'eurozona. Tutto ciò dimostra che è urgentissima una supervisione efficace e unitaria a livello europeo, che non faccia sconti a nessuno e che non tratti in maniera differente figli e figliastri. La supervisione unica dà garanzie ai nostri risparmiatori e mette in sicurezza i loro depositi. Poi vi è un'altra ragione che mi fa giudicare molto positivamente il lavoro svolto con questo nostro regolamento la Banca centrale europea esce da quello strano limbo in cui si trova attualmente. La BCE, come sappiamo bene, è una potenza grandissima, ma non può avere una delega in bianco. Non può trasformarsi in una zona franca, estranea a forme sostanziali di controllo democratico. Questo regolamento contiene conquiste importanti che per la prima volta pongono la Banca centrale europea sotto il controllo effettivo del Parlamento. Si metterà inoltre fine agli scandalosi conflitti di interesse tra sorvegliati e sorveglianti, che hanno contaminato e infettato il sistema bancario negli ultimi decenni. Verrà istituito un comitato etico che introdurrà regole per contrastare il conflitto di interessi, ma, dal mio punto di vista, l'elemento più rilevante riguarda il procedimento di nomina del presidente e del vicepresidente del supervisory board due cariche per le quali sarà necessaria la piena approvazione del Parlamento. Il presidente inoltre sarà scelto tramite una open selection procedure sulla quale il Parlamento eserciterà il suo controllo politico. Il Parlamento europeo ossia la nostra Casa, la Casa dei cittadini europei sarà per la prima volta dotato di un potere di veto nei confronti delle nomine della Banca centrale europea. Finisce così il culto, il mito, il dogma dell'indipendenza della BCE e l'anomalia mondiale per cui la BCE è considerata un'istituzione non democratica. Ora, caro Commissario Barnier, Lei sa della mia grande stima nei suoi confronti, andiamo avanti sugli altri due pilastri dell'Unione bancaria.